Het is goed dat het verslag daar melding van maakt, ook al gebeurt dat op een nogal aarzelende manier. Waarom wordt er eigenlijk niet op een duidelijke manier gesproken over de toenemende islamisering van de maatschappij in Turkije?

Het is duidelijk dat een dergelijk land niet thuishoort in de Europese Unie, en daarom is het nogal extravagant en merkwaardig dat er in het verslag gepleit wordt voor het zogenaamde Europese perspectief voor Turkije.